Herr Präsident! Unter den zentralen Herausforderungen für die Innovationsunion werden auch der Umgang mit der alternden Bevölkerung und die Erhaltung von Gesundheitssystemen genannt. Um eine nachhaltige Systemstabilität erreichen zu können, müssen diese in ihrem vollständigen Kontext gesehen und erörtert werden. Und auch nur in diesen Systemzusammenhängen können erfolgreiche Lösungen gefunden werden.

Steigende Ausgaben im Pensions und Gesundheitswesen sind demnach gewiss. Eine Herangehensweise, welche sich auf pensionsrechtliche Regelungen und die Erweiterung der Selbstbehalte beschränkt, wird nicht zielführend sein. Erfolgreiche Lösungsansätze können die Defizite in der Bildungs und Arbeitsmarktpolitik nicht aussparen. Investitionen und Kurskorrekturen in der Bildungspolitik sind unvermeidlich, um einer Situation entgegenzuwirken, in der eine bedeutende Anzahl von Arbeitsplätzen in unserer hoch spezialisierten Industrie nicht besetzt werden kann, während eine annähernd gleiche Anzahl an Geringqualifizierten im erwerbsfähigen Alter auf Sozialleistungen angewiesen ist. Und in der Arbeitsmarktpolitik werden wir Familien und Gleichstellungspolitik aufeinander abstimmen müssen, statt als Gegensätze zu formulieren.